voire recul, du rail face aux autres modes de transport et je pense que malheureusement, le pilier politique du quatrième paquet ferroviaire ne va pas arranger les choses faiblesse de la commande publique difficultés d'accès au financement de la recherche pour les PME montée en puissance des pays tiers Mme Morano a redit combien la Chine était dans une situation de nature à nous inquiéter. Il est donc nécessaire, dans ce contexte, de fournir tous les efforts nécessaires pour redynamiser ce secteur grâce à l'investissement, par exemple mais pas exclusivement

Il est également souhaitable de créer un contexte réglementaire favorable à ces investissements défragmentation du marché intérieur, mise en œuvre concrète de l'accord trouvé à la COP 21 et, peut être aussi, révision des règles régissant la passation des marchés publics. Il est également nécessaire de stimuler la participation des PME au programme de recherche européen

Je soutiens personnellement l'Airbus du ferroviaire, la restructuration de l'industrie et des grands constructeurs européens et, à ce titre, la permission pour la Commission d'autoriser l'émergence de grands champions européens contre les champions mondiaux en réduisant son droit de la concurrence.